Pokud srovnáte rozsah právních předpisů, které platily nebo budou platit ještě nějakou dobu do přijetí této právní úpravy, tak jsou to předpisy nesrovnatelné. Musím tedy rovněž ocenit, že tato nová legislativa do značné míry zpřesňuje řadu nejasných míst právě v té bývalé nebo v té v současnoti ještě platné právní úpravě, že odmazává i řadu bílých míst, že staví na technologické neutralitě. Mohl bych vypočítávat řadu kladů této navrhované úpravy, ale nemám na to dostatek času. Pokud jde o jistá negativa, pořád mám pocit, že i v té datové ochraně přeci jenom převažuje princip jaksi víceméně velké paternalizace, tzn. snahy o co největší návody, o co největší popsání v právu určitých stavů, skutečností. Já si myslím, že bychom se měli řídit i zásadou vigilantibus iura, tzn. že každý by se měl do jisté míry starat o svá práva a právní úprava by nemusela být až tak popisná. Také je otázkou, jestli ta úprava není až moc složitá, nicméně to jsou věci, které se dají vyčíst v zásadě asi každému právnímu předpisu. Určitě gratuluji a jsem velmi rád, že Parlament se může tímto úspěchem také pochlubit.